Domnule președinte, dragi colegi, mi aș dori foarte mult ca aceasta să fie ultima oară când discutăm în acest Parlament despre libertatea de mișcare în interiorul Uniunii Europene. Nu pentru că nu ar fi un subiect foarte important, ci pentru că este inadmisibil ca acest drept fundamental să fie contestat. Mi aș dori ca toate evaluările și recomandările pe care noi, deputații europeni, le facem în rezoluții, să fie respectate de celelalte instituții europene, precum și de guvernele statelor membre. Mi aș dori ca politicienii europeni, de la premierul David Cameron, la ministrul de interne Manuel Valls și până la eurodeputatul Elmar Brok, să se comporte responsabil și să nu mai alimenteze, prin discursurile lor, intoleranța și xenofobia. Mi aș dori foarte mult ca, de pildă, concetățenii mei români, care trăiesc, studiază și muncesc în Marea Britanie, în Germania, Italia sau Olanda, să nu mai fie ținta campaniilor de presă sau a campaniilor politice nefondate și populiste, căci toate studiile arată că migrația forței de muncă a contribuit și contribuie la bunăstarea statului membru în care are loc. Mi aș dori foarte mult să nu mai fie nevoie să demonstrăm la infinit fapte evidente și să conviețuim normal unii cu alții, indiferent unde dorim să ne stabilim în interiorul Uniunii, așa cum a fost gândită și cum trebuie să rămână această construcție europeană. Dar, cum vor exista tot timpul și politicieni extremiști, sau doar populiști și oportuniști, care vor dori să limiteze libertățile și drepturile fundamentale, va trebui să continuăm lupta noastră comună împotriva oricărei restricții privind libera circulație și pentru a ne asigura că toți cetățenii europeni, indiferent de țara de origine, sunt tratați în mod egal și au acces nediscriminatoriu pe piața muncii, oriunde în Uniune.